dont les citoyens ne veulent plus. À la veille du 60e anniversaire du traité de Rome, notre projet européen est à la croisée des chemins. Le Conseil doit remplir le rôle qui doit être le sien, celui d'harmoniser la position des États membres au service d'une Europe forte et, surtout, respectée dans le monde. Mais cette volonté politique forte doit être cohérente. Oui, l'Europe à plusieurs vitesses est un projet réaliste, contrairement à l'Europe à la carte qu'aurait souhaitée, par exemple, le Royaume Uni. Loin d'exclure ou de diviser, il s'agit j'en suis convaincu de la seule solution pour que les États membres qui le souhaitent puissent enfin avancer dans des domaines prioritaires sécurité, contrôle des frontières, immigration, défense, union économique et monétaire. Ne nous leurrons pas, beaucoup de temps a passé sans action politique venant des États membres en faveur d'une Europe qui protège et, surtout, qui gagne.

Hollande qui portera ce sursaut. En 2012, pour devenir président, il souhaitait réorienter l'Europe. Pour quel résultat?

Il joue désormais au sage pro européen, et ce à quelques jours de la fin d'un mandat catastrophique. Parmi les priorités définies par le Conseil de la semaine dernière, je m'arrêterai ici sur la lutte contre la concurrence déloyale. Défendre la compétitivité de nos entreprises est un enjeu fondamental et, face à ce défi, une réponse en demi teinte n'est pas acceptable et ne sera pas acceptée par les entreprises et leurs employés, qui sont le socle de notre économie. Les marchands de rêve promettent aux entreprises et à leurs employés des lendemains qui chantent, grâce au repli sur soi. Aux États Unis, Donald Trump privilégie un protectionnisme inconscient.

Personne n'attendra notre sursaut. À nous d'agir, de mettre en œuvre une défense commerciale intelligente et de promouvoir le juste échange dans nos relations commerciales et internationales. Oui, l'Union pourra regagner la confiance des citoyens si une volonté politique courageuse et réaliste guide de nouveau son action.